Meine Frage ist Nach Auffassung der ERA ist in Polen das niedrigste Sicherheitsniveau bei den Eisenbahnen. 1,2Milliarden Euro standen von der Europäischen Union für Polen für die Eisenbahn zur Verfügung, und die polnische Regierung wollte dieses Geld auf die Straße verlagern. Glauben Sie nicht, dass das Problem mehr dort ist als hier im europäischen Kontext?